Difficile, parce que ce sujet mêle des considérations industrielles, juridiques et morales, on l'a bien compris dans l'exposé d'introduction, sur un sujet sensible. Et puis difficile aussi parce qu'il faut bien l'avouer, ce Parlement n'a pas de prérogatives sur le sujet. Je comprends que cela chagrine beaucoup de collègues qui aimeraient pouvoir se saisir du contrôle des exportations d'armement mais ce n'est pas le cas, c'est une prérogative nationale. Là où je m'inscris en faux contre ce qui a été dit en introduction de ce débat, c'est que ce n'est pas parce que ce Parlement européen n'exerce pas de contrôle sur un sujet, que le contrôle démocratique n'existe pas. Le contrôle démocratique existe dans nos parlements nationaux sur ce sujet très précis des contrôles d'exportation d'armement. C'est une des réserves assez fortes que mon groupe a sur ce rapport, à savoir que ces prérogatives nationales ne doivent pas engendrer une suspicion systématique de la part de notre Parlement. L'autre point de réserve concerne un point abordé par la rapporteure, qui est la production d'armement à l'échelle européenne. Cependant, Mesdames et Messieurs, l'Union européenne en tant que telle ne produit pas d'armement et les instruments que vous évoquez, le Fonds européen de défense par exemple, sont encore des instruments virtuels. Je vous rappelle que ce fonds n'a ni budget, pour l'instant, ni même règlement d'application et que quand il entrera en vigueur, il portera vraisemblablement sur un milliard par an. Chacun sait que les programmes d'armement sont bien plus vastes que cela. Donc, on en parlera en temps utile. Quand ces programmes d'armement européens, véritablement européens, existeront, nous pourrons peut être parler des modalités de contrôle.

Donc, je comprends l'impatience de certains collègues à vouloir faire jouer un rôle plus actif à cette chambre, mais nous n'en sommes pas là. C'est pour cela que mon groupe a de fortes réserves sur les motivations très idéologiques de ce rapport, même si nous soutiendrons tout ce qui va dans le sens de la convergence, de la transparence et de la bonne information.